Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, merci pour vos informations.

Je ne dirais pas, comme mon collègue Salafranca, que c'est un effet collatéral du printemps arabe. C'est un effet collatéral de la guerre de Libye où, à un moment donné, des bandes criminelles tous les islamistes ne sont pas des bandes criminelles et des terroristes

Pourquoi ne les empêchez vous pas de traverser la frontière?

salue, ici, le courage de la France et du gouvernement français, parce qu'ils se sont lancés les premiers et tout seuls!